Pani Przewodnicząca! Ja poparłem stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu, ale chciałem zgłosić dwie kwestie. Po pierwsze, w kontekście nadal niejasnego brexitu uważam, że Komisja Europejska powinna opracować plan awaryjny, na wypadek gdyby Wielka Brytania wyszła bez porozumienia i w efekcie już od przyszłego roku przestała odprowadzać do wspólnego budżetu jakiekolwiek składki. Uważam, że należy tu znaleźć rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo wypłat beneficjentom programów finansowanych przez Unię we wszystkich państwach członkowskich, w tym także mieszkańcom województwa wielkopolskiego w Polsce, którzy powierzyli mi mandat do Parlamentu Europejskiego.

Jestem przekonany, że wśród nowych źródeł finansowania poza likwidacją rabatów i korekt powinny znaleźć się nowe rozwiązania fiskalne, w tym podatek cyfrowy. Powinien on objąć wszystkie przedsiębiorstwa internetowe, które generują w Unii kolosalne zyski, ale w przeciwieństwie do innych uczestników rynku wewnętrznego nie odprowadzają z tego tytułu należnych podatków, jedynie dlatego że ich siedziby mieszczą się poza granicami Unii.